Sprawozdanie odnosi się do istotnej materii życia codziennego. Każdy z nas korzysta choćby z płyt kompaktowych, cyfrowych odtwarzaczy muzyki i filmów, czy nośników danych. Problem pojawia się w kwestii zapewnienia właściwej ochrony interesów twórców i producentów. Obowiązujące w krajach członkowskich regulacje w powyższym zakresie charakteryzują się dużym stopniem zróżnicowania, co pociąga za sobą również nieprecyzyjność przepisów. Jest to zjawisko negatywne dla konsumentów, ponieważ prowadzi do ogromnych rozbieżności cen za te same artykuły. Opowiadam się za udoskonaleniem systemu funkcjonowania opłat licencyjnych, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność zagwarantowania praw konsumenckich.